Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nachdem der ursprüngliche Bericht bei uns im Ausschuss keine Mehrheit gefunden hat, wurde ich als Vorsitzender beauftragt, den Ausschuss zu vertreten und am Trilog teilzunehmen. Der Trilog wurde erfolgreich beendet, und die Änderungsanträge, die ich gemeinsam mit vier anderen Fraktionen eingebracht habe, bringen die EMSA Verordnung in Einklang mit den Trilogergebnissen.